Das ist familienfeindliche Politik, denn gerade hier im Beschäftigungsbereich hätte man sie mit einbinden können. Erziehungsleistung als Arbeit anerkennen Arbeit, die in Krippen, Kindergärten, Kinderheimen und in ähnlichen Bereichen bezahlt wird

Hier könnte uns Ungarn in besonderer Weise als Muster dienen, wenn es um die Berücksichtigung von Eltern geht.